Štáty Perzského zálivu predstavujú významný hospodársky potenciál ponúkajúci široké možnosti rozšírenia spolupráce s Európskou úniou. Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive, rovnako ako Európska únia, má vážny záujem o zlepšenie obchodnej spolupráce, a preto záleží na schopnosti komunikovať s predstaviteľmi štátov Perzského zálivu o našich prioritách spolupráce. V mnohých otázkach hospodárskeho riadenia medzinárodnej bezpečnosti či boja proti terorizmu máme blízke názory, a preto by bolo na škodu zužovať potenciál spolupráce len na obchodnú a hospodársku oblasť. Je nám iste všetkým zrejmé, že naša súčasná spolupráca so štátmi Perzského zálivu má ešte značné rezervy a vypracovanie novej, ambicióznejšej koncepcie politiky Európskej únie v Rade pre spoluprácu v Perzskom zálive a jej členských štátoch by popri zlepšení obchodnej výmeny hospodárskej spolupráce mohlo priniesť aj tesnejšie partnerstvo s predstaviteľmi umierneného islamského sveta, čo by v zložitej situácii mohlo byť zaujímavým politickým bonusom tejto aktivity.